Madame la Présidente, au nom de mon groupe, je voudrais faire un amendement oral sur ce paragraphe. C'est un amendement plutôt technique mais qui n'est pas anodin.